Elle s'est fait voler son téléphone, son argent, ses cartes de crédit et tous ses papiers. Ce qui est plus grave, c'est qu'un restaurateur belge est venu à son secours et a appelé l'ambulance et la police. Une demi heure après, l'ambulance est arrivée pour soigner M Niebler. Très bien. Une heure et demie après, la police n'était toujours pas là. On l'attend toujours.